Señor Presidente, lo más importante y lo que nos une hoy aquí son las víctimas, porque nadie debería sentirse tan desprotegido como hoy nos sentimos los consumidores europeos. Y por respeto a las víctimas necesitamos claridad y responsabilidad. Es mi responsabilidad denunciar a las autoridades alemanas que acusaron injusta y precipitadamente a los pepinos españoles y, concretamente, a las cooperativas de Málaga y de Almería, que eran modelo de explotaciones y que no se recuperarán de esas acusaciones. Miles de familias sin trabajo se preguntan por qué —necesitan una respuesta— y sobre todo cuál será su futuro, no solo en Andalucía, sino en toda la Europa agrícola. Por tanto, y confiando en que los expertos encuentren rápidamente la solución, exijo a la Comisión que hoy, cuando vaya a hablar con el Consejo, pida medidas económicas inmediatas y morales para todos los productores que, desde Andalucía y desde toda Europa, miran hacia nosotros con indignación, pero con esperanza.